Señor Presidente, en un tema tan grave como es el terrorismo no deberíamos esperar a los acontecimientos para actuar.

Y, por desgracia, avanzamos a golpe de atentado, como el fallido atentado de Detroit, que nos obliga hoy a tomar decisiones que garanticen la seguridad del transporte aéreo. Decidir sobre los escáneres corporales en los aeropuertos es una responsabilidad que no podemos eludir, señoras y señores. No podemos seguir esperando, porque los terroristas no esperan.

Y a aquellos que temen que se violen los derechos fundamentales les diré que no existe un derecho más elevado que el derecho a vivir, y quienes amamos la libertad por encima de todo necesitamos vivir seguros para sentirnos verdaderamente libres.